Potrzebna jest tu solidarność wszystkich krajów unijnych i rzeczywiście zabieganie tak jak powiedział pan komisarz na forum Światowej Organizacji Handlu, której członkiem jest Rosja o to, żeby embargo zostało zniesione.